Meine Frage bezieht sich auf die Forschungsanstrengungen der Europäischen Union.

Glauben Sie, dass es dadurch auch zu deutlichen Reduktionen kommen könnte?